Hovoríme o období s historicky najväčším náporom na finančné zdroje.

Ten bez investícií nebude. Ak ľudia nebudú zamestnaní, nebudú nakupovať, nebude potrebná inflácia a budú rásť verejné dlhy. Preto akútne potrebujeme investície s vysokou pridanou hodnotou. Máme Investičný plán a Európsky fond pre strategické investície určený na financovanie vysokorizikových investícií. Medzi podporenými projektami sú však aj komerčné a ziskové projekty, ktoré nevyžadujú garantovanie rizík ani európske financovanie. Áno, zrealizujme ich.

EUR na projekty s vysokou pridanou hodnotou.

Tento výborný projekt na Slovensku priniesol zamestnanie pre viac ako 80 tých mladých ľudí, ktorí sa do projektu zapojili. Zostali v zamestnaní aj po ukončení projektu. Všetci deklarujeme pomoc mladým ľuďom, ale zbytočne sme stratili jeden rok a prišli sme o desiatky tisíc pracovných miest pre mladých ľudí. EÚ má výborné ciele a stratégie. Na ich príprave a schválení sa zaslúžila Komisia, Rada a Európsky parlament. Aby sme tieto ciele dosiahli, potrebujeme zlepšiť naše spoločné úsilie.